Sajnos az ő örömüket ellenpontozza az Unió szerte növekvő kiábrándulás, s a csökkenő választási hajlandóság. Lehet, hogy az euroszkeptikusok meghatározóak lehetnek a következő ciklusban. Növeli a polgárok csalódottságát, ha Párizsban két miniszter is tiltakozni kénytelen az Európai Bizottságnak a Szerződéseken túlterjeszkedő politikai nyomása ellen. Nem bölcs, ha a Bizottság tagjai olyan konferenciákra járnak, melyekről nem nyilatkozhatnak, mert ezzel is növelik a bizalmatlanságot. Nem jó, ha egy tagállam és egy biztos viszonya annyira megromlik, mint Magyarország és Reding elnökhelyettes esetén, olyannyira, hogy a biztos ellen felhozott akár képtelen vádak is hihetőnek tűnnek. A múlt héten a pénzügyi kerettervről való megegyezésben felcsillantak az Unió értékei a kölcsönös megértés és a kompromisszumkészség. Ehhez kell mindannyiunknak visszatérnünk, akik sikeres Európában vagyunk érdekeltek.